Me gustaría llamar la atención del Consejo y de la Comisión en cuanto a la terminología. Desde mi punto de vista sería más adecuado referirnos a la inmigración de carácter irregular, ya que todos los instrumentos legislativos comunitarios promulgados hasta la fecha se refieren a la inmigración clandestina como inmigración ilegal. Si bien es cierto que en algunos Estados miembros la entrada o estancia irregular constituye un delito y que en otros el término irregular no tiene transcendencia semántico jurídica, en otros muchos Estados la entrada o estancia clandestina no constituye ilícito penal alguno, motivo por el que no deberíamos criminalizar dichas actividades a nivel general.

Dicho instrumento dispone que los funcionarios de enlace serán representantes de un Estado miembro destinados en el extranjero por el servicio de inmigración u otra autoridad competente al objeto de establecer y mantener contactos con las autoridades del país anfitrión, a fin de contribuir a la prevención y al combate de la inmigración clandestina, a la repatriación de los inmigrantes irregulares y a la gestión de la inmigración regular. Con posterioridad a la fecha de promulgación del Reglamento se creaba la Agencia Frontex, cuya misión es coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros en el ámbito de la gestión de las fronteras exteriores ayudar a los Estados miembros en la formación de los guardias fronterizos nacionales llevar a cabo análisis de riesgos hacer un seguimiento de la evolución en materia de investigación relacionada con el control y la vigilancia de las fronteras exteriores asistir a los Estados miembros en circunstancias que requieren un aumento de la asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores, y proporcionar a aquéllos el apoyo necesario para organizar operaciones conjuntas de retorno. Es evidente que la importante misión encomendada a Frontex podría alcanzarse de forma más eficiente si pudieran aprovecharse los conocimientos y experiencias de las redes de funcionarios de enlace de inmigración, máxime si tenemos en cuenta que la Agencia Europea no cuenta con oficinas o representaciones fuera del territorio de la Unión.

Además, la propuesta de modificación propone acceder a la información obtenida por las redes de funcionarios de enlaces a través de INCONet, que es una red segura de información y coordinación para los servicios de gestión de la inmigración de los Estados miembros, acceder al fondo para las fronteras exteriores para potenciar la creación de redes de funcionarios de enlace y, por último, facilitar el mecanismo para la presentación de los informes relativos a la actividad de la red de funcionarios y la designación de las llamadas regiones de interés en materia de inmigración.